Madame la Présidente, effectivement, obtenir 51 à un référendum sur une réforme constitutionnelle en période d'état d'urgence, avec des médias muselés, des journalistes, des professeurs, des magistrats et même des députés en prison sans parler des fraudes électorales

La Turquie, qui occupe une position stratégique au Moyen Orient, doit rester un interlocuteur de l'Union européenne, mais pas au mépris des valeurs qui sont les nôtres. L'Union européenne doit se poser en défenseur du peuple turc et ne doit pas couper les ponts avec la Turquie mais, comme le Parlement l'a demandé, suspendre les négociations, précisément, avec la Turquie tant que M. Erdoğan ne sera pas revenu à de meilleurs sentiments.